Desde luego, si oímos el tono de algunos y la falta de respeto hacia la voluntad de los británicos, que ya ha sido expresada y que debe respetarse, asusta un poquito. Por eso creo que es importante que se llegue a un acuerdo. Es verdad que va a ser difícil, pero tiene que haber un esfuerzo de buena voluntad, porque vamos a tener que coexistir con los británicos, que son una pieza fundamental de la defensa occidental, del mundo occidental, y con ellos vamos a tener que compartir muchísimas cosas, no solo el mercado, no solo el comercio, no solo la defensa, sino el futuro. No rompamos tantas